Ja, en lep pozdrav vsem prisotnim tudi v mojem imenu. Sama tudi amandmajev Nove Slovenije ne morem podpreti, in sicer iz razloga, ker si ne upam privoščiti, da bi torej sistem prvega septembra naslednje leto kolapsiral in bi vse ranljive skupine ljudi ostale brez pravic in tudi izplačil. Ministrstvo za delo je pojasnilo, da je na podlagi vseh dosedanjih testiranj, kjer so se pokazala visoka tveganja, zelo veliko rizik, torej da se letno podaljševanje teh pravic, torej na podlagi informativnih izračunov, ne bi verjetno ne u torej ne bi izšlo. Na podlagi tega zdaj sprejemamo to spremembo, kajti kot je gospa Janja povedala, bodo centri za socialno delo že s prvim prvim dva devetnajst začeli izdajati mesečne odločbe. Torej centri za socialno delo bodo namesto letnih izračunov pošiljali oziroma izračunavali po uradni dolžnosti mesečne pravice, mesečne odločbe se bojo izdajale. Tako da stranke bodo še vedno razbremenjene, kajti ne bodo rabile dajati novih vlog, ne. Vloge se bodo dali samo ob prvi ob prvi pravici. Hkrati, kot pravijo, da bodo tudi tudi delavci centrov za socialno delo razbremenjeni tukaj vem in mislim, da gre predvsem na to, torej ne bo sprejemal novih vlog vsak mesec, tako da ena razbremenitev zagotovo bo, druga pa bo ta, da ne bo v primeru zrušenega sistema milijon klicev. Če se spomnite, je pred leti, mislim, da tri, štiri leta nazaj, zavod za zaposlovanje želel preiti na elektronsko oddajo javnih del. Vse je dobro pripravljeno, zavod ima zelo dober informacijski sistem, testiralo se je več kot leto dni, ampak ko je nastopil tisti dan, ko so se vsi izvajalci ob isti sekundi prijavili v sistem, da bodo oddali javno delo, torej naročilo za javno delo, je sistem se zrušil. In še danes, žal, ne poteka. In v tistem trenutku sem tudi delala tam. In vem, koliko je bilo klicev in vsega, zato tega pač ne privoščim delavcem, ki delajo na centrih za socialno delo. Tudi ne gre za enako, ne gre za primerjavo informativnih izračunov za dohodnino in informativnih izračunov centra za socialno delo. FURS ima svoj informacijski sistem. Ministrstvo za delo pa je odvisno od drugih osemintrideset informacijskih sistemov. In kot razlagajo torej danes, ko delavci rešujejo odločbe na centrih za socialno delo, dnevno naredijo nekje šestdeset tisoč klikov oziroma teh povezav. Ko bi reševali, torej v roku treh dni, te letne odločbe, bi bilo to na dan dvesto petdeset tisoč klikov oziroma teh povezav in enostavno nihče ne upa trditi, da bo to danes, torej ne upa nihče trditi, da bo to izvedljivo. Seveda nismo zadovoljni s tem, da gremo en korak nazaj, ampak trenutno si pač sama in tudi drugi kolegi tega rizika ne upamo privoščiti. Trenutno je ta, ta sprememba te zakonodaje tudi najbolj nujna oziroma najbolj odgovorna. Rekla bi še tudi to, v tej spremembi dejansko rešujemo tudi to, da bodo centri za socialno delo v prvih treh mesecih leta dva devetnajst po uradni dolžnosti izdali tudi nove odločbe vsem tistim ljudem, ki niso vedeli, ali pa na kakšen drug način, torej, niso dali nove vloge za zvišanje pravic, na primer varstvenega dodatka in podobno, kajti precej ugotovilo se je, da je precej ljudi takšnih, ki niso bili seznanjeni oziroma niso dali vlog za zvišano pravico varstvenih dodatkov. Tudi to rešujemo zdaj, zato je nekako nujno, da se res ta zadeva rešuje zdaj in ne naslednje leto. Hvala.